Később tevékenysége kiterjedt szélesebb körben szociálpolitikára és a szakmai együttműködések rendszerére is. Mi úgy látjuk, az Európai Néppárt úgy látja, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által megalakított munkaügyi normák segítenek enyhíteni a nemzetközi piaci verseny káros hatásait, növelik ezáltal a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés létrejöttének esélyeit. A mostani válságból talán már kifelé tartó időben ennek különösen fontos a jelentősége, és a normák legitimitását kétségkívül fokozza, hogy egy sajátos demokratikus eljárás révén tripartit eljárás végén kormányok, munkáltatók és szakszervezetek együttműködésével születtek meg ezek a normák. Itt tehát olyan munkahelyi jogokról, kötelezettségeknek és ezeknek az átfogó rendszeréről van szó, melyeket az elfogadó, ratifikáló országoknak kötelességük betartani. Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy az Európai Unió, mint Közösség nem ratifikálhat egyezményeket, s azt csak egyes tagállamok tehetik meg, így mindenféleképpen felmerül a közösségi kompetencia és a szubszidiaritás helyes alkalmazásának a kérdése. Ezért a szövegben szerepel nagyon helyesen egy felhívás az Uniónak, hogy pontosan határozza meg, hogy melyek azok a jogi területek és arra vonatkozó normák, amelyek a Közösség kompetenciájába tartoznak, és melyek azok, amelyek az egyes tagországok kompetenciájába.